V případě, kdy vidíme, že opravdu na základě té urgentní rezoluce došlo k propuštění vězně nebo došlo ke změně daného režimu, myslím si, že těch příkladů tady můžeme ukázat poměrně hodně. Těch konkrétních věcí, které se změnily, můžeme ukázat také poměrně hodně. Vždyť nedávno jsme v urgentní rezoluci kritizovali situaci na Maledivách.

Proto věřím v to, že i síla našeho slova změní situaci v Bruneji. Já osobně dlouhodobě kritizuji státy, které se snaží zavádět právo šaría z důvodu toho, že právo šaría nemá nic společného s moderní demokracií a nemá nic společného s jakoukoliv pluralitou. Ať už se týká kohokoliv, můžeme vidět různé skupiny, včetně těch náboženských, které jsou za to, že někdo praktikuje jinou víru než tu, která je daná, diskriminovány nebo jsou ponižovány a trestány. Samotné odpadlictví od víry je vlastně ten největší zločin. Já bych chtěl proto na tomto našem posledním zasedání vyzvat vás, nás, abychom bojovali za pravdu a demokracii, protože to je to nejcennější, co my jako občané Evropské unie máme.